Ön a változás fontosságáról beszél, és indokként említi meg a gazdasági világválságot, amelyről elmondja, hogy 80 éve a legsúlyosabb és 8 millió munkahelyet szüntetett meg. A felsorolt eszközök támogatásra méltóak, de nem jelentenek igazi fordulatot. A válság tanulságait levonva, valódi gazdaságpolitikai fordulatra van szükség.